varaformaður ásmundur einar daðason samgöngunefnd formaður björn valur gíslason varaformaður róbert marshall varaformaður sjávarútvegs og landbúnaðarnefnd formaður atli gíslason varaformaður ólína þorvarðardóttir umhverfisnefnd formaður þórunn sveinbjarnardóttir varaformaður atli gíslason utanríkismálanefnd formaður árni þór sigurðsson varaformaður valgerður bjarnadóttir viðskiptanefnd formaður álfheiður ingadóttir